Le matin, nous parlions de climat et ce soir, nous nous apprêtons à adopter une liste de projets dits d'intérêt communautaire, qui entérinera pour plusieurs décennies la dépendance de l'Union aux énergies fossiles.

Nous devons cesser de considérer notre Terre comme une chose à dominer, violer et exploiter en toute impunité. Nous devons reconnaître, condamner les crimes d'écocides, nous devons garantir la justice environnementale. Notre poids dans le monde est tel que le climat ne sera pas sauvé sans nous.